Domnule președinte, România și Bulgaria trebuie să intre în spațiul Schengen pentru că îndeplinim toate condițiile tehnice pentru a face parte, și formal, din acest spațiu. În realitate, noi suntem în Schengen, chiar prin regulamentul Schengen de apărare a granițelor din țările Schengen am introdus România și Bulgaria. Deci, repet, în realitate noi apărăm granițele Uniunii Europene.

De altfel, președintele Juncker a declarat, în mai multe rânduri, că și a propus ca cele două țări să intre în spațiul Schengen până la finalul mandatului său, care se încheie anul viitor.

Acest mecanism trebuie să continue până când toate criteriile și toate condiționalitățile, atât pentru România, cât și pentru Bulgaria, sunt, în mod real, îndeplinite, pentru că mecanismul este pentru oameni.